Signora Presidente, non c'è politica estera europea se non c'è una politica di sicurezza e di difesa. Credo che il prossimo Consiglio europeo, dedicato proprio alla politica di difesa comune, sia un importante passo in avanti che riporta alla mente il sogno di Alcide de Gasperi degli inizi degli anni '50 di dar vita a una politica europea di difesa comune. Proprio per preparare il Consiglio europeo prossimo, ho partecipato ieri alla riunione dei Ministri europei della difesa, lieto di constatare che la relazione Gahler e la comunicazione della commissione per l'industria

Come afferma la stessa relazione Gahler, le capacità europee di garantire la sicurezza dei cittadini nei prossimi anni sono strettamente legate alla nostra base industriale. Insomma, ritengo che un'importante e moderna politica di difesa e sicurezza comune non possa prescindere da una solida base industriale europea e da una vera politica industriale.

Anche quando gli eserciti impiegano gli stessi mezzi, questi purtroppo non riescono a interagire per problemi di software o tecnologie molto diverse, con relative difficoltà nel corso delle missioni comuni. Questi sono soltanto alcuni degli ostacoli. Bisogna aggiungere che, nel complesso, gli Stati membri spendono di più e troppo rispetto ad altri attori globali per prodotti che, peraltro, non sono sempre di migliore qualità. È quindi necessario imprimere una svolta e, nella discussione dedicata dal prossimo Consiglio alla politica di difesa, un settore importante sarà proprio quello dedicato all'industria. Vorrei attirare la vostra attenzione su quattro priorità, individuate anche nella discussione di ieri e nella relazione Gahler il mercato interno della difesa, la standardizzazione e la certificazione, le piccole e medie imprese, la ricerca e l'innovazione. Per quanto riguarda il mercato interno, perché esso sia più competitivo ed efficiente, è cruciale dotarsi di regole comuni e attuarle in modo univoco in tutti i paesi dell'Unione, a cominciare dai due testi legislativi che attendono ancora di essere trasposti pienamente negli ordinamenti interni mi riferisco alla direttiva sugli appalti del 2011 e alla direttiva Trasferimenti del 2009. Ecco perché rinnovo il mio appello affinché questi due testi si traducano in normative chiare e uguali per tutti nel più breve tempo possibile. Detto questo, desidero confermare di fronte al Parlamento che la Commissione non ha intenzione di produrre nuovi atti legislativi nel settore della difesa. Intendiamo invece dotarci di un piano d'azione più dettagliato sulla base degli esiti del Consiglio europeo di dicembre, preoccupandoci di applicare e utilizzare correttamente regole e strumenti esistenti.

Senza standard comuni, pienamente interoperabili, e senza sistemi di certificazione adeguati e riconosciuti reciprocamente, il mercato interno dei prodotti della difesa è destinato a rimanere una chimera. Proponiamo anzitutto di intensificare le sinergie con l'Agenzia europea della difesa, che su questo fronte è impegnata a definire il quadro generale per migliorare i processi di standardizzazione. Cito, ad esempio, l'eccellente lavoro già compiuto per la messa a punto dello standard ibrido SDR e lo stesso approccio e logica si applicano per quanto riguarda la certificazione. Serve un metodo comune, allo scopo di risparmiare risorse che in tempi di rigore e tagli di bilancio rappresenta un imperativo. EDA ha già registrato importanti progressi, ad esempio per quanto riguarda la certificazione dell'idoneità al volo dei veicoli militari. Il terzo importante punto ci richiama alla discussione precedente perché riguarda le piccole e medie imprese, che giocano un ruolo fondamentale per la competitività dell'intero comparto industriale della difesa, Sono una fonte preziosa d'innovazione e occupazione, sono però anche le più esposte ai tagli di bilancio essendo maggiormente vulnerabili al calo della domanda interna che, specie per le piccole e medie imprese, non può essere immediatamente compensato dall' export Per evitare di perdere attori importanti, gli operatori medi e piccoli devono beneficiare maggiormente di partenariati, sinergie e riduzione dei costi per agganciare la domanda e contribuire alla catena del valore, associandosi anche in cluster tra imprese, università e centri di ricerca. Le piccole e medie imprese dovrebbero sfruttare meglio a questo proposito le attività e strumenti della rete Impresa Europa, che già esiste ed è una risorsa spesso sottovalutata.

Il programma quadro europeo per la ricerca Orizzonte 2020 consente di sviluppare progetti in materia di sicurezza soltanto se guidati da scopi civili. Per non limitare quindi la ricerca militare e gli strumenti di duplice uso, civile e militare, la comunicazione della Commissione europea suggerisce di avviare un'azione esplorativa per attività di ricerca e sviluppo d'interesse della politica comune di sicurezza e difesa, quindi al di fuori di Orizzonte 2020. Si tratta di una novità di grande importanza, che potrebbe aprire scenari oggi impensabili per la ricerca europea nell'ambito della sicurezza e della difesa, con vaste ricadute in altri settori manifatturieri tradizionali lungo l'intera catena del valore. So che si tratta di un tema molto delicato, che ha bisogno di discussioni più approfondite fra Stati membri, Servizio europeo di azione esterna ed EDA. Quando parliamo di maggiori sinergie civili e militari ci riferiamo anzitutto allo spazio e alla politica spaziale europea. Grazie ai programmi per la navigazione satellitare Galileo prima infrastruttura fisica interamente europea e per l'osservazione della terra Copernicus l'industria potrà sviluppare applicazioni e soluzioni innovative lungo i binari del duplice uso, come indica e sottolinea anche la relazione

Una base industriale e tecnologica nel settore della difesa, appare quindi assolutamente essenziale se vogliamo essere autonomi e credibili. Per farlo serve più cooperazione fra Stati membri e Istituzioni europee, quella stessa cooperazione che appunto è alla base di tutte le missioni PESD che hanno reso l'Europa sempre più visibile nelle situazioni di crisi regionali e internazionali. È mia convinzione che anche nel Mediterraneo si debba intervenire con una missione dell'Unione per contrastare il traffico di esseri umani, all'origine di tragedie recenti come quelle di Lampedusa.

Auspico che resti un tema prioritario in vista del vertice europeo di dicembre. Concludendo, l'industria della difesa non è fondamentale solo per la sicurezza, ma anche una realtà economica, con una cifra d'affari di 96 miliardi di euro nel 2012, che in Europa occupa un milione e mezzo di lavoratori. Rischiamo l'erosione di capacità, tecnologie e saper fare che, una volta perse, sarà veramente difficile e costoso recuperare. Dopo aver ricevuto ieri il sostegno del Consiglio, conto anche sull'appoggio del Parlamento per promuovere questa azione forte anche in vista dell'appuntamento decisivo del vertice europeo del 19 dicembre.